hæstvirtur forseti ég mæli fyrir nefndaráliti öðru í röðinni um þessi fiskeldis og fiskræktarmál en þetta nefndarálit er um frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna flutnings þjóðsýslu og eftirlitsverkefna á sviði lax og silungsveiði fiskræktar og fleiri til fiskistofu þetta nefndarálit er frá sjávarútvegs og landbúnaðarnefnd nefndin fjallaði um málið og fékk á fund sinn þá sömu og komu vegna hins fyrra máls sem við ræddum næst á undan umsagnir bárust frá þrettán aðilum og þær umsagnir voru vel skoðaðar í sambandi við vinnslu á þessu máli með þessu frumvarpi eru lagðar til breytingar á lögum í þeim tilgangi að flytja stjórnsýslu og eftirlitsverkefni á sviði lax og silungsveiði og fiskræktar og önnur verkefni sem varða stjórnsýslu ferskvatnsfiska frá matvælastofnun til fiskistofu auk þess sem lagðar eru til breytingar á starfsemi veiðimálastofnunar frumvarpið er lagt fram samhliða frumvarpi til laga um fiskeldi samanber fimm hundruð þrítugustu mál á þingskjali átta hundruð þrjátíu og eitt á fundum sínum ræddi nefndin sérstaklega tilhögun þá sem lögð er til í frumvarpinu um að bundið verði í lög að framkvæmd stjórnsýslu veiðimála verði á sérstöku sviði á fiskistofu sem nefnast eigi veiðimálasvið telur nefndin að þegar litið er til þess sem almennt gerist með stofnanir ríkisins að forstjóri og stjórn stofnunar ákveða skipurit stofnunar verði það að teljast of hamlandi fyrir stjórn stofnunar að binda hluta skipurits í lög enda nauðsynlegt að hafa sveigjanleika í opinberri stjórnsýslu á fundum nefndarinnar kom fram að þó að heitin veiðimálasvið og veiðimálastjóri séu rótgróin starfsheiti sem falli vel að þeim verkefnum sem unnið er að á þessu sviði falli þau ekki nægilega vel að núverandi starfsskipulagi fiskistofu nefndin leggur því til breytingar á fjórtánda og fimmtándu greinar frumvarpsins í þá veru að stofnað verði sérstakt svið til að sinna þessum málaflokki og að það verði fært í lög um lax og silungsveiði í stað laga um fiskistofu eins og frumvarpið kveður á um nefndin leggur enn fremur til að heiti sviðsins verði breytt í lax og silungsveiðisvið og að yfirmaður þess beri starfsheitið sviðsstjóri í stað starfsheitisins veiðimálastjóri fiskistofustjóri skal ráða sviðsstjóra til að stýra því sviði og skal hann hafa háskólapróf sem nýtist honum í starfi og heyra undir fiskistofustjóra þá er einnig lagt til að öll sérákvæði er varða starfsemi sviðsins verði færð í lög um lax og silungsveiði svo sem ákvæði frumvarpsins í fimmtándu grein um veiðieftirlitsmenn sem njóta ákveðinnar sérstöðu þar sem þeir eru samkvæmt gildandi lögum skipaðir af matvælastofnun en eru starfsmenn veiðifélaga loks leggur nefndin til smávægilegar lagfæringar á lögum um lax og silungsveiði það er að í stað matvælastofnunar komi fiskistofa vegna tilfærslu verkefna til hennar samkvæmt fyrrnefndu frumvarpi til laga um fiskistofu þá leggur nefndin einnig til að tiltekið verði í lögum um fiskistofu að fiskeldi sé ein af þeim greinum sem falla undir stjórnsýsluverkefni stofnunarinnar nefndin ræddi á fundum sínum heimild veiðimálastofnunar til að eiga aðild að rannsóknarfyrirtækjum samkvæmt þriðju greinar frumvarpsins og þær athugasemdir sem borist hafa nefndinni um að með heimildinni sé stofnuninni gert fært að stunda óheft rekstur hlutafélaga og félaga með takmarkaðri ábyrgð í samkeppni við einkafyrirtæki nefndin fékk staðfestingu á að þarna er einungis um að ræða fyrirtæki sem eiga að þróa hugmyndir og hagnýta rannsókna og þróunarverkefni sem stofnunin sjálf vinnur að hverju sinni en veiðimálastofnun er í eðli sínu rannsókna og þróunarstofnun því er ekki talið að þau fyrirtæki geti verið samkeppnishamlandi fyrir önnur fyrirtæki sem stunda rannsóknir í samkeppni við veiðimálastofnun bendir nefndin í því sambandi á að svipuð ákvæði í lögum um flestar ef ekki allar rannsókna og þróunarstofnanir ríkisins meðal annars í lögum um rannsóknir í þágu atvinnuveganna að því er varðar hafrannsóknastofnunina og landbúnaðarháskóla íslands lögum um heilbrigðisþjónustu að því er varðar rannsóknastofnanir í heilbrigðisþjónustu svo og í lögum um íslenskar orkurannsóknir telur nefndin að með slíkri heimild geti stofnunin betur tekið þátt í þróunarvinnu og notið arðs af henni og breytt hugmyndum í verðmætar afurðir fyrir nefndinni kom einnig fram að veiðimálastofnun hefur komið að þróun og prófunum á ýmsum tækjum sem nýta má til rannsókna og hefur ýmis rafeindabúnaður svo sem mælimerki og fiskteljarar verið þróaður þannig án þess að stofnunin njóti góðs af því með beinum hætti telur nefndin að með þessu móti skapist einnig sterkari og betri tengsl við atvinnulífið en allmörg dæmi eru um að sprotafyrirtæki hafi orðið til á þennan hátt sem seinna hafi orðið að öflugum fyrirtækjum nefndin leggur þó áherslu á að nauðsynlegt sé að gæta að reglum samkeppnis og stjórnsýslulaga við nýtingu þessarar heimildar á fundum nefndarinnar var einnig rætt um aðgengi að gögnum hjá veiðimálastofnun en fram kom að veiðimálastofnun hefur safnað og unnið gögn um veiði í ám og vötnum frá upphafi í

fyrir nefndinni að á það hefur skort hin síðari ár gert er ráð fyrir að fiskistofa verði stjórnvaldið en veiðimálastofnun framkvæmdaraðilinn veiðiskýrslur eru mikilvægt tæki fyrir stjórnvöld og veiðifélög vegna veiðistjórnunar og fyrir rannsóknaraðila vegna rannsókna og ráðgjafarstarfa á sviði veiða og fiskræktar telur nefndin því mikilvægt að um söfnun og úrvinnslu veiðigagna gildi skýr lagaákvæði þar sem þetta séu grundvallargögn fyrir alla sem að veiðimálum koma og með því að tryggja aðgang að þessum gögnum sé samkeppnisstaða annarra rannsóknar eða ráðgjafaraðila tryggð loks leggur nefndin til breytingu á frumvarpinu sem leiðir af breytingu þeirri sem nefndin leggur til á frumvarpi til laga um fiskeldi samanber fimm hundruð þrítugustu mál á þingskjali átta hundruð þrjátíu og eitt sem lagt er fram samhliða nefndin taldi nauðsynlegt að leggja til breytingar á ákvæði til bráðabirgða um að samband íslenskra sveitarfélaga tilnefndi fulltrúa í samráðsnefnd um framkvæmd laga um fiskeldi verða fulltrúarnir í nefndinni þá tólf talsins og leggur nefndin einnig til að atkvæði formanns ráði úrslitum ef ágreiningur verður í nefndinni samráðsnefndin hefur það hlutverk að fylgjast með og stuðla að greiðri framkvæmd og virkum skoðanaskiptum þeirra er varða lög um fiskrækt lög um veiðimálastofnun lög um varnir gegn fisksjúkdómum og lög um lax og silungsveiði og leggur því nefndin til að ákvæði til bráðabirgða í þeim lögum sem um samráðsnefndina fjalla verði samræmd nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með framangreindum breytingum í ellefu liðum sem lagðar eru til í sérstöku þingskjali númer ellefu hundruð þrjátíu og fjögur helgi hjörvar var fjarverandi við afgreiðslu málsins gunnar svavarsson atli gíslason kjartan ólafsson og jón gunnarsson skrifa undir álitið með fyrirvara en undir álitið rita háttvirtir þingmenn arnbjörg sveinsdóttir karl fimmti matthíasson gunnar svavarsson atli gíslason kjartan ólafsson og jón gunnarsson með fyrirvara eins og fyrr segir en birkir jón jónsson grétar mar jónsson